frú forseti ég hef miklar áhyggjur af ríkisstjórn íslands

og við förum fram á að ráðherrar séu hér ég hef fylgst með umræðu á kvöldin og mér hefur fundist átakanlegt að horfa á ráðherrana okkar þeir eru